Señor presidente, este plan de pesca para el Mediterráneo occidental es un paso hacia adelante para reducir la sobreexplotación que sufre este mar. La recuperación de las poblaciones de peces dentro de un plazo realista puede y debe ser compatible con la continuación de una actividad pesquera bien administrada. Ello requiere un régimen racional de gestión del esfuerzo pesquero, incluidas las medidas de gestión espacial, pero también requiere una estrategia integral para compensar económicamente a los pescadores por la necesaria reducción del esfuerzo pesquero, incluyendo estrategias de comercialización, diversificación de actividades, reducción de costes, etcétera. El aplazamiento de la aprobación del plan solo contribuiría a un mayor deterioro de las poblaciones de peces y a medidas más estrictas en un futuro próximo. Finalmente, considero muy importante defender la cogestión como un instrumento útil de toma de decisiones y de su implementación, en la que todos los agentes implicados participan y se responsabilizan de una gestión sostenible de la pesca. En Cataluña tenemos experiencias muy interesantes en este sentido.